Overheden zitten ook in moeilijkheden.

Dus het was belangrijk om dat goed georganiseerd te krijgen. Beleggers zullen pas op een gespecifieerde einddatum van hun belegging in staat zijn hun geld terug te trekken, ofwel vroegtijdig, maar dan onder zeer strikte voorwaarden en dat moet ook heel duidelijk van tevoren worden meegedeeld.